Chciałbym podkreślić, że rozpatrywana dziś zmiana rozporządzenia ma podwójne znaczenie. Z jednej strony dotyka bezpośrednio problemów społeczności zmarginalizowanych, nawet jeżeli ten termin nie jest do końca dobrze zdefiniowany.

Jest to niewątpliwie dosyć zaskakujący wpływ kryzysu, który spowodował, że argumenty, które posłowie Parlamentu zgłaszali kilka lata temu, były odrzucane i wydatki na budownictwo mieszkaniowe były zaakceptowane tylko dla nowych państw członkowskich, a dzisiaj w świetle nowych uwarunkowań gospodarczych i finansowych jest zgoda na wykorzystywanie funduszy na budownictwo mieszkaniowe w bardzo określonym kontekście.